frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá minni hluta efnahags og skattanefndar ég segi sennilega ekki háttvirtur þar er ég einn sjálfur það er að finna á þingskjali sex hundruð sextíu og sjö og það er nefndarálit um þetta frumvarp sem við ræðum hérna um skyldutryggingu lífeyrisréttinda ég ætla ekki að lesa þetta nefndarálit frá orði til

sig alveg á þeim vanda sem við er að glíma og fyndu á því lausnir frumvarp ríkisstjórnarinnar gengur út á það að allir fái milljón á tíu mánuðum sem eru ca sextíu og þrjú þúsund krónur á mánuði og ég tel að það sé allsendis ófullnægjandi fyrir þá sem eru í virkilegum erfiðleikum jafnvel þó bæði hjóna eða para fengju slíka upphæð sex hundruð þúsund krónur þá er þetta eitt komma tvær milljónir og vanskilin eru oft miklu stærri og myndarlegri en það þegar ég fór að hugsa þetta mál sá ég það að í rauninni vorum við annars vegar með fasta upphæð sem fólk skuldar og gat ekki borgað af vegna breytinga hugsanlega vegna atvinnuleysis eða einhverra breytinga sem höfðu orðið í kjölfar hrunsins og það var sem sagt föst skuld öðrum megin og svo föst inneign hinum megin sem var inneign í séreignarsjóði þar sem mér datt í hug að hreinlega gera þetta með skuldajöfnun

vörsluaðili séreignarsparnaðarins yfirleitt banki eða lífeyrissjóður gæfi út skuldabréf sem skuldareigandinn það er þeim sem maðurinn skuldar sem oftast er banki eða íbúðalánasjóður keypti það þarf líka að borga skatt og þá datt mér í hug að láta lífeyrissjóðinn gefa út skuldabréf til skattsins sem skatturinn fengi og þar með væri skatturinn talinn greiddur og skuldin talin greidd þetta skuldabréf væri með nákvæmlega sömu kjörum eins og séreignarsparnaðurinn sem einstaklingurinn átti fengi sömu áherslu ár eftir ár yrði greiddur út með sömu gjalddögum eins og maðurinn átti rétt á þegar hann er sextíu og fimm ára sextíu og sjö ára eða hvað það nú er og þá fengi skatturinn sitt greitt í peningum og bankinn sitt greitt í peningum og kosturinn við það að maðurinn mundi losna við

haldið áfram án þess að missa heimili sitt eins og oft vofir yfir þessi hugmynd gengur út á það í rauninni að að fari engir peningar á milli og og þess vegna kemur þessi leið ekkert illa við lífeyrissjóðina eða vörsluaðila séreignarsparnaðar þeir borga ekki út eina einustu krónu og það yrði akkúrat engin breyting bankarnir fengju hins vegar þar sem skuldin er greidd íbúðalánasjóður eða bankar þeir fengju hins vegar greitt og fengu skuldina uppgreidda sem er í mikilli hættu hjá því því maðurinn getur ekki borgað hann er í vanskilum og hættan er sú að allt fari í uppboð það þurfi að reka manninn út af heimilinu og yfirleitt tapa lánastofnanir á slíkum viðskiptum þau eru ekki æskileg ríkissjóður eins og ég gat um áðan eða sveitarfélög sem eiga útsvar í þessu báðir aðilarnir væntanlega skiptast skuldabréf á milli þeirra þeir fengju greitt eins og til stóð þegar maður var sextíu og sjö ára þannig að þeir eru ekki að tapa einu né neinu ég flyt um þetta breytingartillögu þar sem þetta er sett yfir í lagatexta og auk þess er ég með ákveðinn varnagla sem mér finnst vanta í frumvarp ríkisstjórnarinnar eða meiri hlutans að ef þessi aðgerð sem felst í því að greiða út séreignarsparnaðinn dugar ekki til þannig að maðurinn verður gjaldþrota engu að síður með ákvæði um það maðurinn skuli fara í ákveðið mat það kostar auðvitað en ég held að það sé vel þess virði að maðurinn fari í ákveðið mat með sín fjármál og ef fínt þykir að þessi aðgerð að greiða út séreignarsparnaðinn nægi til að bjarga honum frá gjaldþroti með töluverðum líkum þá sé farið út í aðgerðina ella ekki það er engum greiði gerður með því að fara út í það að borga út séreignarsparnaðinn og svo fer maðurinn á hausinn hvort sem er og þá er hann búinn að tapa séreignarsparnaðinum sem gerist ekki því að séreignarsparnaðurinn er utan við gjaldþrotið

um jafnræðisákvæðisákvæði af því að menn töldu að vera þarf jafnræði á milli skuldara það er ekki hægt að láta þá sem skulduðu fá séreignarsparnaðinn greiddan út en ég færi rök fyrir því að það er mjög víða sem menn fá greiðslur til dæmis fá þeir sem eru sextugir að aldri séreignarsparnaðinn greiddan út og það eru engin málefnaleg rök fyrir því að maður sem er sextugur fái greitt út en ekki þeir sem eru fimmtíu og níu ára það er líka til dæmis erum við með örorkulífeyrisbætur við erum með niðurfellingu fasteignagjalda til þeirra sem eru tekjulágir og við erum með alls konar ójafnræði vegna ýmiss konar þessi tillaga var nokkuð mikið rædd í efnahags og skattanefnd í morgun eða mikið rædd er kannski ofsögum sagt því nefndin hafði stuttan tíma þetta er eitt af þeim málum sem ég tel að ríkisstjórnin sé að koma með sem er eitt af góðu málunum sem ég gjarnan vil styðja og þess vegna er ég með einfaldari lausn og ég vonast til að menn leiti að bestu mögulegri lausn á þessum vanda það er eitt í þessu sambandi frú forseti svo ég kannski lengi þetta örlítið það virðist vera mjög erfitt að fá upplýsingar um til dæmis dreifingu séreignarsparnaðinn hve margir eiga yfir sex milljónir samanlagt hve margir eiga yfir átta milljónir og svo framvegis af því að það má ekki keyra þessar upplýsingar ég held að alþingi þurfi að fara að skoða lögin um persónuvernd í þessu skyni að það sé opnaður möguleiki á því að kanna svona upplýsingar það er mjög mikilvægt við vinnslu svona mála að það sé hægt að keyra í gegnum til dæmis alla þá reikninga eftir kennitölu

greiðsluþátttöku almenning sí heilbrigðiskerfinu þá lenti ég í mjög miklum vandræðum með einmitt persónuvernd og tafði málið þannig að það dó drottni sínum við stjórnarskiptin ég ætla ekki að hafa þetta lengra en það hefur orðið að samkomulagi að ég drægi þessa tillögu til baka til þriðju umræðu og hún verður þá væntanlega